C'est le cœur de la politique étrangère de l'Union européenne et du projet européen. Cela ne peut que susciter notre enthousiasme et notre soutien. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est que ces populations sont en train de subir une répression extrêmement dure, donc elles manifestent ces valeurs et ces aspirations au prix de leur vie et, cela est tout à fait insupportable. C'est à dire que la nécessité de protéger les populations, qui a conduit à l'envoi d'actions militaires en Libye, doit aujourd'hui trouver d'autres formes pour protéger les populations qui manifestent dans ces trois pays. Je crois que les déclarations sont extrêmement importantes, les déclarations légitimes, les aspirations qui sont portées par ces populations, mais il faut aussi des actes. Dans ces actes, il faut l'assurance, pour tous les responsables qui utilisent de manière disproportionnée la force contre leur population, que ces usages ne seront pas impunis. Et pour cela, la convocation et l'activation diplomatiques des États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies doivent être en branle complètement pour obtenir des missions, des rapports, des résolutions afin que ces responsables politiques aient l'assurance que ces violences ne resteront pas impunies. Enfin, je crois que nous avons tout à fait les moyens de contourner le blackout sur la presse. Et les journalistes, qu'ils soient nationaux ou étrangers, sont dans des difficultés considérables pour rendre compte de la situation.

Évidemment, l'heure n'est pas à courir derrière le président syrien pour obtenir sa signature de l'accord de réadmission, qui ne pourrait de toute façon être envisagée que sous certaines conditions, dont un programme extrêmement sérieux, effectif et pertinent, de réformes dans ce pays, et la libération de tous les prisonniers d'opinion et les manifestants pacifiques, ici comme dans les deux autres pays.